Gospođo predsjednice, pred nama su i godine pojačane ovisnosti o uvozu plina. Zato je važna strategija o ukapljenom prirodnom plinu i skladištima plina koja je na dnevnom redu Europskog parlamenta. I jedno i drugo, i ukapljeni plin i skladišta plina omogućit će sigurnu opskrbu plinom i različitost te opskrbe koja će onda dovesti do toga da ćemo imati veći utjecaj na tržište, što onda treba uzrokovati i sniženje cijena. Time bi se postiglo to da se teška fosilna goriva mogu zamijeniti s ukapljenim prirodnim plinom, što naravno treba dovesti do pozitivnog učinka na okoliš. Dakle, višestruke su prednosti korištenja ukapljenog prirodnog plina i stoga očekujem skoro usvajanje strategije i jednako tako stvaranje zajedničke energetske unije, koja će dovesti, naravno, do zajedničke europske politike o korištenju ukapljenog prirodnog plina.